Señora Presidenta, señora Comisaria, en el mes de julio del año pasado concluyeron con éxito las negociaciones para la adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Es una buena noticia, que será muy positiva para las dos partes, pero no tenemos que olvidar que fue Ecuador quien solicitó reincorporarse a las negociaciones que había abandonado en 2009. Hoy estamos aquí debatiendo esta propuesta de Resolución del Parlamento Europeo que, junto a la aprobación del Acuerdo en sí y del Reglamento sobre la cláusula de salvaguardia, completará el procedimiento de adhesión de Ecuador. Quiero dar las gracias al señor Scholz por el trabajo realizado y por la buena colaboración que hemos tenido durante todo el proceso. El Grupo PPE presentó algunas enmiendas a la propuesta de Resolución que votamos en la Comisión de Comercio Internacional y que tenían como finalidad enriquecer el texto y dar el claro apoyo del Parlamento Europeo a la incorporación de Ecuador

Me congratulo porque el texto final así lo refleja. Este Acuerdo impulsará el comercio y la inversión en ambas partes, servirá para potenciar el desarrollo económico y social y contribuirá a reducir las desigualdades. No podemos olvidar que Ecuador ya no es beneficiario del sistema SPG por lo que la ratificación del Acuerdo conllevará importantes beneficios para las exportaciones de Ecuador a la Unión Europea. Por último, me gustaría recordar que, en su Resolución de 13 de junio de 2012, el Parlamento Europeo, antes de dar su aprobación al Acuerdo con Colombia y Perú, pidió a los países andinos que estableciesen una hoja de ruta sobre derechos humanos, medioambientales y laborales. Me parece importante recordarlo ya que la posición de nuestro Grupo es la de dar un trato igual a todos los países que integran el Acuerdo.